Je voudrais vous parler d'une autre manière, ce que comprennent les citoyens. J'étais hier soir encore avec une centaine de citoyens qui m'ont interrogé sur la crise, puisque malheureusement c'est un des sujets dont je m'occupe. Et ce qu'il faut aujourd'hui pour l'Europe, c'est convaincre les citoyens, et avant tout convaincre les citoyens. Vous avez deux catégories de citoyens ceux qui cèdent aux sirènes du populisme de ceux qui beuglent et qui disent L'Europe, c'est un échec

et vous avez tous les autres citoyens, plus nombreux, qui disent Nous attendons beaucoup de l'Europe, mais l'Europe ne nous convainc pas dans ce qu'elle fait. Alors c'est notre tâche commune que de convaincre les citoyens.

J'entends parler sans arrêt des marchés, je connais les marchés et je les connais professionnellement. N'y a t il donc personne pour vous expliquer que les marchés ne seront jamais satisfaits? Ils demanderont toujours plus.

Et quand il fera ceci ou cela, on demandera encore autre chose. C'est aux politiques de reprendre la main. Les marchés sont utiles. Ils sont nécessaires à l'économie. Ils permettent son fonctionnement. Mais il ne faut pas qu'ils abusent.

C'est la preuve que nous sommes faibles, tous ensemble, que nous cédons à ceux qui font pression sur nous, en oubliant que nous sommes là pour servir les citoyens. Et ce Parlement, vous pouvez compter dessus.

Cela prouve bien qu'ici, une fois qu'on a voté, on est capable de suivre la Commission, de l'aider. Et, Monsieur le Président Barroso, vous disiez tout à l'heure Aidez nous! Est ce que le Parlement n'aide pas la Commission pour faire avancer l'Europe?